Herr Präsident! Terroranschläge waren vor mehreren Jahren der Anlass für Maßnahmen wie Vorratsdatenspeicherung oder PNR. Doch Terrorismus allein reicht offenbar als Rechtfertigung für diese Datensammlungen gegenüber den Bürgern nicht mehr aus. Deshalb reden wir von schweren Verbrechen, von organisierter Kriminalität und debattieren heute über Menschenhandel millionenfache Datensammlungen mit bisher nur einzelnen benennbaren Erfolgen. Aber der Datenschutz wurde verbessert, sagt Frau Malmström und bezieht sich insbesondere darauf, dass einige Daten nur noch 10 Jahre gespeichert werden. Datenschutz fängt aber früher an, etwa bei der konkreten Zweckbindung oder bei einer Begrenzung der notwendigen zu sammelnden Daten. Doch was geschieht mit dem Text des Abkommens, das heute zur Abstimmung steht?

Andere Straftaten aber mit einer Haftstrafe von drei Jahren die Bundesregierung sagt dazu auf ihrer Internetseite Reisende in die USA müssen bedenken, dass für Vergehen, für die hier noch nicht einmal ein Prozess angestrengt wird, in den USA mit einer mehrjährigen Haftstrafe zu rechnen ist. Die Strafen müssen grenzübergreifend sein. Laut Text reicht es dafür aus, wenn der Verdächtige die Absicht hat, die Grenze zu überschreiten. Das wollen wir alle, wenn wir in die USA reisen, weil wir unser Rückflugticket ja schon in der Tasche haben. Darüber hinaus darf jedes Gericht diese Daten anfordern. Besserer Datenschutz? Angesichts des breiten Anwendungsbereiches ist die Möglichkeit der Weitergabe von Daten an andere Behörden und an Drittstaaten mehr als bedenklich. Und es ist zudem bedauerlich, dass bei der vorgesehenen Evaluierung bisher jedenfalls die Teilnahme von Datenschützern nicht vorgesehen ist. Nicht reden will ich an dieser Stelle davon, dass in den USA immer wieder Menschen des Terrorismus verdächtigt werden und über mehrere Jahre ohne offizielle Anklage inhaftiert bleiben. Mitunter trifft es auch Unschuldige. Terrorismus muss bekämpft werden. Doch mit diesem Text gehen wir deutlich einen Schritt zu weit. Wir stellen alle Bürger unter Generalverdacht, wir liefern sie dem Rechtssystem der USA aus, anstatt unsere Werte und die Rechte unserer Bürger zu schützen. Eine letzte Bemerkung Herr Albrecht hat gefragt, ob diejenigen, die dem Abkommen zustimmen, sich schämen müssen. Nein, schämen muss sich niemand für seine heutige Entscheidung. Aber ich bin zutiefst besorgt über die Richtung, die wir mit einem Beschluss zu diesem Abkommen einschlagen würden, und bin deshalb aus tiefster Überzeugung gegen dieses Abkommen.